Úgy gondolom, hogy a szorosan együtt dolgozó AFCO és LIBE, illetve a munkánkat kiegészítő droit bizottság sikeresen járta körbe az egyezményhez való csatlakozásunk kérdéskörét, és helyesen mutatott rá a felmerülő, még tisztázandó kérdésekre. Jómagam a LIBE bizottság részéről elsősorban annak a szem előtt tartására szántam rá magam és ezt erősítette meg végül is a bizottság hogy a csatlakozásunk valóban többletet, hozzáadott értéket jelentsen majd az uniós polgárok számára, és tisztában legyenek ezekkel az értékekkel, ezekkel a lehetőségekkel, ugyanakkor kerüljük el a túlzott elvárások gerjesztését. Számos olyan kérdés van, amit lényeges tisztázni az elkövetkező időszakban a tárgyalások során, ilyen a strasbourgi és luxembourgi bíróságok viszonya, hiszen sem a luxembourgi, sem a strasbourgi bíróság joghatóságának jelenlegi rendszere nem változik meg. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a strasbourgi bíróság működésének reformja egybeesik a csatlakozással, és ez egy lényeges szempont, és azt is szeretném hangsúlyozni, hogy akkor lesz ez a csatlakozás sikeres, ha valóban erősíti az eddig is működő intézményeket, a tagállami igazságszolgáltatási rendszereknek pedig ehhez meg kell tenniük a szükséges lépéseket.